Zdůraznil, že pouhé splnění minských dohod ze strany Ruska nemůže být důvodem k zastavení sankcí vůči Ruské federaci. Nesmíme, dámy a pánové, ztrácet zde zřetele, že teritoriální loupež Krymu, který je součástí suverénního státu Ukrajina, je vážným porušením mezinárodního práva. Vystoupil jsem na včerejší diskusi a informoval podvýbor SEDE, že v nejbližších dnech projede přes mou zemi, Českou republikou, na cestě z Pobaltí do Německa konvoj americké armády.

Proto jsem v SEDE navrhl, aby mezinárodní společenství svou připravenost k obraně demonstrovalo i na území Ukrajiny a ve vodách Černého moře jako další krok tlaku na Rusko po uplatnění sankcí.